Wie wir wissen, mussten deshalb so viele Menschen sterben, weil Bauvorschriften nicht eingehalten wurden. Es lag also nicht an fehlenden Rechtsvorschriften, sondern an einer mangelnden Durchsetzung von bestehenden Bestimmungen. Als Reaktion auf den tragischen Zwischenfall haben sich jetzt knapp 40 internationale Textilhändler zu einem doch sehr wichtigen Schritt entschlossen Gemeinsam mit NGOs und Gewerkschaften soll nun an der Verbesserung der Produktions und Sicherheitsstandards gearbeitet werden.

Eine Kennzeichnung, die nachhaltige Produktion, angemessene Löhne und Sicherheit am Arbeitsplatz garantiert, ist ein ambitionierter Schritt wie das unterzeichnete Abkommen selbst.